Sin embargo, este doloroso acontecimiento ha generado en nuestras poblaciones un clima emocional agudo, adverso a esta fuente de energía. Con el fin de paliar posibles efectos negativos en las urnas, ciertos gobiernos han cambiado de manera precipitada su posición y han decidido revocar sus planes de nuevas construcciones o sus planes de prolongar la vida útil de sus centrales. Señor Barroso teniendo en cuenta que la energía nuclear representa un catorce por ciento de nuestro consumo energético, el constante y previsible aumento de la demanda eléctrica y nuestro objetivo de llegar a un 85 de reducciones de dióxido de carbono para 2050, muchos de nosotros, y yo, le preguntamos a usted, señor Barroso, en este contexto, que puede ser efímero, si la Comisión Europea tiene prevista alguna acción legislativa o política para evitar que este clima ponga en riesgo nuestra estrategia energética a largo plazo.